samkomulagi sín á milli í gær um stjórnun makrílveiða næstu fimm árin þessi þróun mála er að nokkru leyti óvænt í ljósi þess að fyrir rúmri viku slitnaði upp úr samningaviðræðum strandríkjanna fjögurra í edinborg vitað var þó að e s b og noregur mundu þá halda áfram tvíhliða viðræðum um fiskveiðisamninga þar á meðal makríl síðastliðið sumar þegar ísland og færeyjar sátu undir stöðugum hótunum af hálfu evrópusambandsins um ólögmætar viðskiptaþvinganir átti ég frumkvæði að því að deiluaðilar hittust enn á ný var sá fundur haldinn í reykjavík snemma í september á þeim fundi kom fram að noregur væri ekki í færum til samninga vegna þess að kosningar voru þá á næsta leiti og reyndar var

gengið var út frá þeirri forsendu að veiðarnar byggðust á vísindaráðgjöf ég lýsti vissum áhyggjum í viðræðum við sjávarútvegsstjóra e s b mariu damanaki af því að noregur væri ekki aðili að þessu samkomulagi en hún fullvissaði mig og ekki bara einu sinni um að e s b mundi tryggja framgang samningsins gagnvart noregi það kom hins vegar fljótlega í ljós eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum í noregi að norðmenn voru ekki tilbúnir að fallast á þessa hlutdeild til handa íslandi og til viðbótar settu þeir fljótlega fram kröfu um þrettán hundruð þúsund tonna heildarveiði það er rúmlega fjögur hundruð þúsund tonn umfram ráðgjöf alþjóðahafrannsóknaráðsins sem mundi örugglega þýða veiði vel yfir fjórtán hundruð þúsund tonn þegar grænland er tekið með í reikninginn og veiðar rússa á úthafinu um þetta tvennt hefur staðið styrr á samningafundum í haust og vetur þar við bættist að á fundi í byrjun febrúar kom fram að norðmenn ynnu að því bak við tjöldin að fá færeyinga til að skuldbinda sig til að veita íslenskum skipum ekki aðgang að færeyskri lögsögu til makrílveiða þegar þetta varð opinbert brugðumst við hart við samningamenn fordæmdu þessi vinnubrögð sendiherra noregs var kallaður í utanríkisráðuneytið og bæði forsætisráðherra og fjármála og efnahagsráðherra mótmæltu við forsætisráðherra noregs sjávarútvegsráðherra átti einnig símtal við bæði sjávarútvegsstjóra e s b og sjávarútvegsráðherra færeyja þar sem hann lýsti því yfir að ísland tæki ekki þátt í viðræðum ef slíkt ætti að ræða við samningaborðið á fundinum í edinborg í síðustu viku kom svo enn ein hliðarkrafan frá noregi sem nú sneri að grænlandi norðmenn gerðu það að skilyrði fyrir samkomulagi að ekkert ríki sem ætti aðild að samningnum heimilaði sínum skipum veiðar í lögsögum ríkja sem ekki væru aðilar að samkomulaginu þannig varð smám saman ljóst að noregur ætlaði ekki að semja um þá hlutdeild sem við og e s b höfðum komið okkur saman um það lá fyrir að fundurinn í edinborg væri úrslitatilraun strandríkjanna til að ná samkomulagi sem tæki gildi í ár fundinum stýrði og sleit aðalsamningamaður e s b með þeim orðum að nú væri fullreynt og næst yrðu aðilar að taka til við samningsgerð fyrir tvö þúsund og fimmtán það er því alrangt sem haldið hefur verið fram að íslenska sendinefndin hafi slitið viðræðum eða gengið af fundi þetta kemur jafnframt skýrt fram í fréttatilkynningu sjávarútvegsstjóra e s b daginn eftir þar sem hún harmaði að ekki hefði náðst samkomulag og sagði beinlínis að þar hefði verið um að kenna stífni norðmanna í framhaldi af fundarslitum kom jafnframt fram bæði í opinberum fréttatilkynningum og fjölmiðlaumræðu að við tækju tvíhliða viðræður e s b og noregs og færeyski ráðherrann upplýsti að hann ætlaði færeyjum tuttugu og þrjú prósent af heildaraflanum fyrst ekki hefðu náðst samningar á þessum tíma var okkur íslensku samninganefndinni endanlega ljóst að ekki væri grundvöllur til samkomulags á grunni sjálfbærra veiða í framhaldi fundarins í edinborg berast af því óstaðfestar fréttir að ásamt tvíhliða fundi norðmanna og e s b verði þríhliða fundur með færeyingum það var ljóst síðustu vikurnar að þessi ríki ættu möguleika á að ná þríhliða samningi og gætu fallist sín á milli á að gera samning sem ekki byggði á ráðgjöf í raun var það eitt af okkar stóru viðfangsefnum í viðræðunum að reyna að knýja fram fjögurra ríkja samkomulag á grunni vísindalegrar ráðgjafar það er því ofsagt að komið hafi verið aftan að okkur með þríríkja samkomulagi en vissulega valda vinnubrögðin vonbrigðum atburðarás gærdagsins er á þá leið að sendiráð okkar í brussel upplýsti okkur í gærmorgun um óstaðfestar fréttir frá fundi sjávarútvegsvinnuhóps ráðherraráðsins af því að til stæði að ganga frá þríhliða samningi seinna um daginn fjölmiðlarfregnir voru hins vegar mjög misvísandi fram eftir degi og það var fyrst í gærkvöldi að staðfest var að gengið hefði verið frá þríhliða samkomulagi okkur barst svo samningurinn snemma í morgun samningurinn er til fimm ára kveður á um að aðilarnir þrír skipti með sér um það bil þúsund níutíu þúsund tonnum en ganga út frá heildarafla upp á tólf hundruð fjörutíu þúsund tonn þar sem öðrum fiskveiðiríkjum þar á meðal íslandi eru ætluð fimmtán komma sex prósent af heildinni það verður að taka það fram að það eru rússar líka hér vil ég hnykkja á að veiðin verður óhjákvæmilega mun meiri þegar horft er til veiða grænlands og rússlands og því augljóslega um mikla ofveiði að ræða miðað við vísindaráðgjöf þannig eru það veruleg vonbrigði að evrópusambandið hafi vikið frá þeim samningsgrunni sem við höfðum og byggði á sjálfbærum veiðum hættan á ofveiði er mikil ekki er horft til markaðsaðstæðna og ekki er að fullu tekið tillit til þeirrar staðreyndar að makríll hefst nú við í fleiri lögsögum en þessara þriggja ríkja í samningnum kemur fram og haft er eftir damanaki að ísland geti gerst aðili að þessu samkomulagi hún veit samt sem er að ekki tókst fjögurra ríkja samkomulag á þeim grunni sem hér er lagt upp með og það hefur ekki breyst að við leggjum áherslu á nýtingu stofnsins á grunni vísindalegrar ráðgjafar nú tekur við að velta upp hvernig við ætlum að ákvarða leyfilegan heildarafla íslenskra skipa það vil ég gera að vel athuguðu máli og mun ekki taka þá ákvörðun í flýti